Ea poate avea o contribuție importantă la redresarea economică, la încurajarea reformelor democratice, dar și la securitatea energetică. În acest context, solicit din nou Comisiei să prezinte cât mai curând strategia Uniunii pentru Marea Neagră. Subliniez totodată importanța conectării statelor din parteneriatul estic la infrastructura europeană, mai ales pe plan energetic. Menționez că România este foarte activă în acest domeniu. A inițiat proiectul interconectorului AGRI pentru transportarea gazelor naturale din Azerbaidjan spre Europa, prin Georgia și Marea Neagră. De asemenea, derulează mai multe proiecte cu Republica Moldova, gazoductul Ungheni Iași și liniile electrice Fălciu Gotești și Suceava Bălți, pentru cuplarea sistemelor energetice, consolidarea sau refacerea unor poduri peste râul Prut.